Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, i quesiti che le sottopongo a nome della commissione riguardano il futuro dello spazio economico europeo, la possibilità, cioè, di reintervenire su questa struttura per correggerne i limiti, i difetti, e per poterla rilanciare avendo come obiettivo quello del rafforzamento

Come Lei e i colleghi sanno, l'accordo per la creazione dello spazio economico europeo risale al 1994, dunque, ha un buon periodo di verifica di attuazione alle spalle. Era stato fatto, tra i paesi che appartenevano all'associazione per il libero scambio e l'Unione europea, con l'obiettivo di permettere a questi paesi di poter partecipare alle attività del mercato unico anche senza aderirvi. Oggi, ci troviamo di fronte ad una novità che non è relativa soltanto alla possibile verifica degli effetti dello spazio economico europeo, ma alla richiesta di alcuni piccoli paesi europei e, specificamente, Andorra, San Marino e Monaco, di rafforzare il loro rapporto con l'Unione. Sono paesi piccoli, ma portatori di interessi assai rilevanti che vogliono, in prospettiva, entrare a far parte del sistema dell'Unione, cioè delle sue strutture e della sua dimensione istituzionale. Come fare? La Commissione ha indicato due possibilità la prima come Lei sa è quella dell'istituzione di un accordo quadro di associazione tra questi paesi e l'Unione europea la seconda è quella dell'adesione dei tre piccoli paesi direttamente allo spazio economico europeo. In mezzo abbiamo una questione che si chiama Svizzera. La Svizzera è l'unico paese attualmente membro dell'associazione di libero scambio che non è mai, formalmente, entrata nel sistema dello spazio economico europeo. La ragione come Lei ricorderà è stato il giudizio negativo attraverso un referendum espresso dai cittadini svizzeri. Noi abbiamo interesse oggettivo a mettere in rete tutte queste strutture e a dare una possibilità di interlocuzione positiva ed efficace con l'Unione europea anche agli Stati più piccoli. Per questa ragione, dobbiamo decidere che cosa fare, quale strada imboccare, cercando di non far saltare anche per quanto riguarda la Svizzera il pur proficuo rapporto che si è determinato in virtù di un accordo bilaterale che ha portato a più di 120 intese specifiche tra la Svizzera e l'Unione europea. Allora, noi le rivolgiamo delle domande che in verità sono domande retoriche, perché presuppongono già una risposta insita nella domanda stessa. Le chiediamo se, per la Commissione, non sia arrivato il momento di come le anticipavo poc'anzi esaminare il funzionamento dell'accordo istitutivo dello spazio economico europeo. Dal 1994 sono passati, oramai, quasi vent'anni, abbiamo le condizioni per poter dire se quell'esperienza è stata un'esperienza positiva oppure se ha mostrato dei limiti. Questi vent'anni sono stati ricchi di avvenimenti e, dunque, credo che si possano trarre da questi avvenimenti le indicazioni per correggere l'accordo istitutivo dello spazio economico europeo e di rilanciarlo, rafforzandolo. In questo modo, noi le indichiamo sia pure implicitamente anche quale è tra le due opzioni che sono state presentate, quella, secondo noi, più efficace appunto quella della valorizzazione dello spazio economico europeo a quasi vent'anni dalla sua istituzione. La seconda questione è strettamente connessa alla prima le chiediamo se non ritiene che la Commissione sia disposta a considerare l'impatto sul mercato unico, che verrebbe provocato dall'eventuale estensione dell'intesa per lo spazio economico europeo anche ai tre paesi che le citavo. Possono entrare questi formalmente nello spazio economico europeo e avere una relazione stretta, attraverso questo strumento, con l'Unione europea? L'associazione per il libero scambio è del 1960 dunque, è molto vecchia se posso usare quest'espressione per questa ragione, però, non va superata, soprattutto perché ci consente di mantenere questo rapporto un po' singolare con la Svizzera, mentre invece pensiamo che sia molto più utile concentrarci sullo spazio economico europeo, più recente, aggiornabile, modificabile, lo si può rivedere alla luce delle esperienze che abbiamo fatto e dentro lo spazio economico europeo si potrebbero collocare, tranquillamente, Andorra, San Marino e Monaco, in attesa di ulteriori sviluppi e di ulteriori avvicinamenti tra loro e l'Unione europea. Questo è quanto, io credo che come le anticipavo nelle domande che le facciamo ci siano già delle indicazioni di preferenza da parte nostra, ma è molto importante sentire la sua opinione.